forseti vill láta þess getið að að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram utandagskrárumræða um áform um frekari uppbyggingu stóriðju málshefjandi er háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir hæstvirtur iðnaðarráðherra verður til andsvara umræðan fer fram